Il faudra que le Parlement décide ou non d'approuver le cadre financier pluriannuel qui lui sera proposé. Cette décision, il faudra la peser sur la balance de l'Europe. Ce budget sera t il encore un budget européen, c'est à dire un budget qui permette, malgré la crise économique, de poursuivre les politiques de développement de l'Union européenne? Ou bien sera t il un budget anti européen, c'est à dire une perspective sur sept ans qui programme la régression des politiques européennes les plus emblématiques?

Notre groupe espère que ce Parlement sera à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes depuis que le traité de Lisbonne lui a conféré le pouvoir de codécision en matière budgétaire. L'absence de cadre financier pluriannuel sera, à tout prendre, moins grave que l'adoption d'un cadre financier anti européen.